Allora, cerchiamo di analizzare storicamente cosa è successo ogni volta che si è messo in mezzo un pericolo del genere stiamo attenti a non mettere in discussione delle libertà civili importanti. Ha ragione il collega Albrecht nell'affermare che gli strumenti già esistono e dovrebbero essere utilizzati meglio. Ad esempio, in tema di sicurezza c'è poca cooperazione tra i servizi segreti dei singoli Stati membri. Cerchiamo di scambiarci le informazioni e agire meglio da questo punto di vista, invece di evocare un mostro e rischiare di fare passi indietro.